Je pense qu'il a dû y avoir un petit problème d'interprétation et que vous me connaissez mal, mon cher collègue. Ce que j'ai dit, je l'ai dit au moment de l'adoption du texte.

Je pense que la sécurité est quelque chose d'important mais je constate aussi les échecs des systèmes que nous mettons en œuvre les uns après les autres.